Vážený pán predsedajúci, pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je otázka dvojakej kvality výrobkov dôležitá. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Viem, že nie je jednoduché dosiahnuť dohodu, ale návrh predbežnej dohody, o ktorej máme zajtra hlasovať, nie je dobrý. Musím priznať, že som veľmi prekvapená, že dáva Európskej komisii dva roky nato, aby zase len posudzovala aktuálny stav. A až potom ak vôbec navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom vieme, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Preto budem hlasovať za pozmeňujúce návrhy, ktoré takéto praktiky zakážu.